también expresar toda nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familias. La Unión Europea tiene que actuar con todos los medios a su alcance para atacar las raíces profundas que están detrás de los conflictos y que crean las condiciones que favorecen el desarrollo de grupos como Al Shabab. Creemos también que las soluciones basadas en un enfoque militar no son la respuesta adecuada la intervención militar de Estados Unidos en Somalia en 1992, con desastrosas implicaciones que aún están pagando hoy los pueblos de la región la responsabilidad de las antiguas potencias coloniales en la promoción de los conflictos y en el saqueo de los recursos naturales del Cuerno de África el acaparamiento de tierras, la pobreza ―no podemos olvidar que la mayoría de la población de Kenia vive por debajo del umbral de la pobreza―, los centenares de miles de refugiados, la mortalidad infantil, el hambre y la desnutrición. La solución no pasa por más operaciones militares ni de la UE ni de Estados Unidos en la región. Las potencias occidentales y las multinacionales tienen que dejar de saquear África, sacar sus garras de la región y respetar la soberanía de los pueblos para que ellos sean los dueños de sus destinos y de sus recursos.